Ich möchte mich der Kritik anschließen, dass es leider nicht geändert wird auch durch diesen MFR nicht dass man derzeit offene Rechnungen ins nächste Haushaltsjahr verschiebt, und damit sozusagen in immer größeren Bereichen einen größeren Rucksack mitschleppt und die jeweiligen Budgets der Folgejahre belastet. Das ist ein Problem, das man wieder nicht in den Griff bekommt.